ég hef lagt fram á alþingi ásamt fleiri háttvirtum þingmönnum sem mælir fyrir um breytingu á réttarfarslögunum það er lögum um meðferð einkamála þetta mál er í eðli sínu ekki

réttarfarslöggjöfinni sem hefur það að markmiði að tryggja að dómsmál sem hafa mikla þjóðfélagslega þýðingu fyrir

fái hraða meðferð í gegnum dómskerfið vegna

að við fyrstu málsgrein hundrað tuttugasta og þriðju grein laga um meðferð einkamála númer níutíu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt bætist nýr málsliður sem mælir fyrir um það að dómsmál þar sem deilt er um lögmæti þess að binda fjárskuldbindingu við verðlag eða við gengi

svo sem um vexti skuli sæta flýtimeðferð

nítjánda kafla laganna en sá kafli fjallar um flýtimeðferð einkamála fyrir dómstólum núgildandi ákvæði hundrað tuttugasta og þriðju grein um meðferð einkamála mælir fyrir um það að hyggist aðili höfða mál vegna ákvörðunar eða athafnar stjórnvalds eða verkfalls verkbanns eða annarra aðgerða sem tengjast vinnudeilu eða færi ella eftir almennum reglum laganna geti aðili málsins óskað eftir því að málið sæti flýtimeðferð ef brýn þörf er á skjótri úrlausn enda hafi dómsniðurstaðan almenna þýðingu eða varði stórfellda hagsmuni hans í kjölfar dóma hæstaréttar íslands í málum óskars sindra atlasonar gegn sp fjármögnun h f og sigurðar pálmasonar gegn lýsingu h f þar sem gengistrygging lána var annars vegar dæmd ólögmæt og hins vegar þar sem rétturinn í öðrum dómsmálum ákvarðaði vaxtaútreikning við endurreikning þeirra hefur risið upp ágreiningur um fordæmisgildi dómanna og áhrif þeirra á ýmis álitamál tengd niðurstöðum hæstaréttar þar nægir að nefna virðulegi forseti ágreining um hvort dómarnir hafi þýðingu varðandi gengistryggð húsnæðislán gengistryggð lán fyrirtækja og fleiri álitamál þá hefur hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra boðað aðgerðir ríkisstjórnarinnar boðað aðgerðir ríkisstjórnarinnar og lagt fram frumvarp sem er ætlað að bregðast við niðurstöðum hæstaréttar að mati fræðimanna á sviði lögfræði er ekki ólíklegt að samþykki þess frumvarps kunni að leiða til réttarágreinings fyrir dómstólum það er þannig eins og alþjóð veit að þessir dómar sem vörðuðu

þýðingu það sem ég er að leggja til ásamt öðrum háttvirtum meðflutningsmönnum er að þessi mál hljóti flýti meðferð í dómskerfinu skilyrðislausa flýtimeðferð í því sambandi vil ég nefna að þann tuttugasta og fyrsta september síðastliðinn birtist áhugaverð frétt í fréttablaðinu sem ekki hefur farið mikið fyrir samkvæmt henni kemur fram að ríkið geti hugsanlega orðið skaðabótaskylt setji það lög um gengistryggð lán þar sem lögleg lán í erlendri mynt verða færð í krónur þetta kom fram í erindi sem dósent í lögum hélt við háskóla íslands það segir í fréttinni að hann vilji að stjórnvöld reyni að ná samkomulagi við lánafyrirtækið mig langar til að fara aðeins yfir þessa frétt í tengslum við það frumvarp sem ég er að mæla fyrir en þar segir með leyfi forseta stjórnvöld gætu bakað sér skaðabótaábyrgð verði boðað frumvarp sem ætlað er að jafna stöðu þeirra sem tekið hafa gengistryggð lán að lögum segir dósent við lagadeild háskóla íslands hann varar við slíkri lagasetningu og hvetur til þess að stjórnvöld reyni að ná samkomulagi við lánafyrirtækin um úrlausn málsins síðan er vísað til þess sem dósentinn segir með leyfi forseta það er fyrir hendi virkur réttarágreiningur um hvort ýmis af þeim lánum sem veitt voru í aðdraganda hrunsins áður í íslenskum krónum eða erlendum gjaldeyri og það er hlutverk dómstóla ekki stjórnvalda að leysa úr þeim ágreiningi sagði benedikt bogason dósent við lagadeild háskóla íslands á opnum fundi um dóm hæstaréttar í málaferlum vegna gengistryggðra lána

þá segir í fréttinni með leyfi forseta eignarréttur er friðhelgur samkvæmt stjórnarskrá og setji stjórnvöld lög þar sem eignir eru rýrðar geti það bakað ríkinu skaðabótaábyrgð sagði benedikt stjórnvöld hafa tilkynnt að ætlunin sé að setja lög þar sem staða einstaklinga með gengistryggð lán séu jöfnuð burt séð frá ákvæðum hvers lánasamnings þar sem ágreiningur er um samninga njóta báðir aðilar þess réttar að skjóta ágreiningnum til dómstóla sagði benedikt ef niðurstaðan er sáu að einhver af þessu fjölmörgu lánasamningum er með réttu talin umsamin lán í erlendum myntum þá vaknar sú spurning hvort það að gera slík lán ólögmæt brjóti í bága við stjórnarskrána sagði benedikt með því að færa lögmætt erlent lán í íslenskar krónur frá þeim tíma sem það var tekið er verið að lækka höfuðstólinn verulega það getur varla talist annað en veruleg eignaskerðing segir benedikt slíkt getur bakað stjórnvöldum skaðabótaskyldu síðan er haft eftir dósentinum með leyfi forseta þannig yrði niðurfærslan ekki í boði erlendra kröfuhafa heldur í boði ríkisins ríkissjóður þyrfti þá að axla byrðarnar af þessu og bæta það tjón sem af þessu hlytist í fréttinni er síðan haft eftir benedikt bogasyni að hann teldi leiðina út úr þessum vanda vera þá að stjórnvöld næðu bindandi samkomulagi við lánafyrirtæki um hvernig eigi að fara með þessi mál þannig að mikilvægt sé að gera það frekar en að setja lög til að koma í veg fyrir málaferli og skaðabótakröfu síðar virðulegi forseti eins og áður segir og kemur fram í þessari frétt og hefur komið fram í erindi lögfræðingsins benedikts bogasonar er allt eins viðbúið og látið verði reyna á þau álitaefni sem hér hafa verið nefnd og eftir atvikum önnur álitamál sem tengjast gengis eða verðtryggingu lána fyrir dómstólum slík niðurstaða dómstóla og dómsmála mun augljóslega hafa almenna þýðingu og varða stórfellda hagsmuni fyrir einstaklinga fyrirtæki og fjármálastofnanir það er að mínu mati mikilvægt að álitaefni sem risið hafa í kjölfar dóma hæstaréttar um gengistryggð lán hljóti skjóta úrlausn í dómskerfinu leiði sá ágreiningur sem uppi er til þess að látið verði á hann reyna fyrir dómstólum til að tryggja hraða málsmeðferð þeirra álitamála sem hér hafa verið nefnd og varða með einum eða öðrum hætti réttaráhrif dómara hæstaréttar um ólögmæti gengistryggðra lána og álitaefni þeim tengd er lagt til í frumvarpi þessu að slík mál sem dómstólar fá til meðferðar fái skilyrðislausa flýtimeðferð innan dómskerfisins samkvæmt lögum um meðferð einkamála það má gera ráð fyrir því að sá ágreiningur sem upp kann að koma og tengist gengis eða verðtryggingu lána og skilmálum slíkra skuldbindinga verði til lykta leiddur fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tólf og því er lagt til að sú sértæka málsmeðferðarregla sem lagt er til með frumvarpinu að verði lögfest falli úr gildi eigi síðar en fyrsta janúar tvö þúsund og tólf þannig að hér er í rauninni lagt til að inn í lögin um meðferð einkamála verði felld tímabundin regla sem mælir fyrir um skilyrðislausa flýtimeðferð mála þar sem deilt er um lögmæti þess að binda fjárskuldbindingu við verðlag eða við gengi erlendra gjaldmiðla og um skilmála slíkra skuldbindinga svo sem um vexti

dæmis gengistryggð húsnæðislán og sömuleiðis varðandi gengistryggð lán sem lögaðilar fyrirtæki hafa tekið og náist ekki samningar þá segir það sig sjálft í ljósi þeirrar gríðarlegu hagsmuna sem í húfi eru að það er mikilvægt að gangi slíkur ágreiningur til dómstóla þá fáist niðurstaða þeirra mála bæði hratt og vel og það ætti ekki að vera ástæða til að gera neinn pólitískan ágreining um mikilvægi þess heldur er þetta eins og ég sagði í upphafi tæknilegt úrlausnarefni sem hefur það að markmiði að hraða slíkum málum í gegnum dómskerfið þetta frumvarp sem ég mæli fyrir var reyndar lagt fram á síðasta löggjafarþingi hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en því miður fékkst það ekki afgreitt þá og er því endurflutt ég lagði á það verulega mikla áherslu áður en alþingi fór í sumarleyfi síðasta sumar að þetta mál yrði afgreitt

skilyrðislausa flýtimeðferð um þá kröfu mína spunnust nokkuð miður umræður á þinginu sem bæði hæstvirtan forsætisráðherra og þáverandi hæstvirts dóms og mannréttindaráðherra

hæstvirtir ráðherrar boðuðu að sett yrði á fót nefnd sem átti að fá það verkefni að fara yfir málið og leggja fram og útbúa tillögur til að tryggja flýtimeðferð þessara mála sem ég hef fjallað um í gegnum dómskerfið en því miður hefur ekkert til þessarar nefndar spurst né heldur hefur hún hafi hún verið á annað borð skipuð skilað af sér einhverjum niðurstöðum og þess vegna er þetta frumvarp flutt frá því að það kom fyrst fram hafa engar efnislegar athugasemdir verið gerðar við efni frumvarpsins heldur voru einhver önnur sjónarmið sem lágu því að baki að þeir sem stjórna málum á alþingi sem er auðvitað ríkisstjórnarflokkarnir vildu ekki að málið yrði tekið á dagskrá og það klárað fyrir sumarleyfi en núna stöndum við sem sagt enn þá í sömu sporunum og við stóðum í fyrir sumarleyfi hvað þessi mál snertir ég vil geta þess sérstaklega að ekki verður annað sagt en hæstiréttur íslands hafi sjálfur tekið undir þau sjónarmið sem byggja og liggja að baki þessu frumvarpi hæstiréttur ákvað að veita þeim málum sem ég hef nefnt og getið er um í greinargerð með frumvarpinu það er málum óskars sindra atlasonar gegn sp fjármögnun og sigurðar pálmasonar gegn lýsingu h f flýtimeðferð fyrir hæstarétti og þetta er fyrir þá sem ekki þekkja þessi stóru og miklu dómsmál þar sem gengistrygging lána var dæmd ólögmæt þeim var veitt flýtimeðferð fyrir hæstarétti vandinn er hins vegar sá að það má efast mjög um það að hæstiréttur hafi haft skýra lagaheimild til að veita þessum málum flýtimeðferð þó svo rétturinn hafi gert það það gengur auðvitað ekki að þegar mál eins og þessi sem hafa gríðarlega mikla þjóðhagslega þýðingu koma á borð hæstaréttar íslands að það sé uppi einhver vafi um það hvort rétturinn hafi að lögum heimild til að veita slíkum málum flýtimeðferð og taka þau fram fyrir önnur mál sem eru á málaskrá hæstaréttar ég hygg að ég sé ekki einn um þessi sjónarmið sem ég ef farið yfir vegna þess að fjöldi lögmanna hefur opinberlega lýst þeirri skoðun sinni að það megi halda því fram að þar hafi hæstaréttar svona hvað eigum

hljóta menn að líta til þess að hæstiréttur hefur veitt þessum málum flýtimeðferð en það er mikilvægt að taka þá undir þau sjónarmið sem í því felast og tryggja það að rétturinn hafi skýra og ótvíræða lagaheimild til að veita þessum málum flýtimeðferð komi þau til hans kasta virðulegi forseti eins og hér kom fram í upphafi míns máls er þetta mál þess eðlis að þingmenn ættu ekki að fara í pólitískar skotgrafir þegar þeir taka afstöðu til þess hvort samþykkja beri frumvarpið eða veita því framgöngu á þinginu nú er mikið talað um samstöðu og samráð og menn hittast á fundum hingað og þangað um bæinn til að bera saman bækur sínar um ýmis mikilvæg þjóðfélagsmál og þetta er eitt af þeim málum það blasir alveg við að þjóðin hefur gríðarlega mikla hagsmuni af því að mál sem snúa að gengistrygging lána og skilmálum að öðru leyti fáist í dómskerfinu afgreidd hratt og örugglega þannig að ég bind auðvitað vonir við það að þeir sem tala sem mest um samstöðu og samráð taki nú undir það frumvarp sem ég er að mæla fyrir og ég geri mér von um að þetta flýtimeðferðarmál fái sérstaka flýtimeðferð

þingið vegna þess að hagsmunirnir eru augljósir sama hvar í flokki menn standa það er engum til góðs að

ágreiningsefni dagi uppi í dómskerfinu og hljóti þar ekki skjóta úrlausn og það er heldur engum til góðs að

fyrir ríkisvaldið heimildir til að veita slíkum málum forgang umfram önnur innan dómskerfisins virðulegi forseti ég vonast til að þingmenn geti sammælst um að þetta mál fái skjóta og örugga afgreiðslu innan þingsins ég sé ekki að neitt ætti að vera því til fyrirstöðu að því sögðu legg ég til að málið gangi til annarrar umræðu virðulegi forseti og allsherjarnefndar